Padły tu słowa, że nie możemy ulegać presji ulicy, a ja uważam, że właśnie ci obywatele wybrali nas do Parlamentu. My reprezentujemy ich interesy. Jeśli miliony młodych ludzi burzą się przeciw nowym, niezrozumiałym regulacjom, nie możemy tych protestów ignorować. Stoję na stanowisku, iż potrzebne są klarowne regulacje chroniące prawa własności intelektualnej na poziomie międzynarodowym, chroniące twórców przed podróbkowymi potęgami jak Chiny, z których pochodzi 60 nielegalnych towarów. Tego problemu jednak ACTA nie rozwiązuje. Wprowadza za to mylące zapisy, które zmobilizowały także trzy miliony obywateli do złożenia petycji w sprawie ACTA do komisji, w której pracuję. Dziwię się też wypowiedziom komisarza De Guchta, który zdaje się nie dostrzegać w parlamencie współustawodawcy, zapowiadając zignorowanie naszej negatywnej decyzji. Przypominam zatem, że to Parlament Europejski powołuje i odwołuje Komisję Europejską.